Señor Presidente, la verdad es que estamos ante un debate muy singular porque, por un lado, tenemos a la señora Malmström sentada en los bancos del Consejo esperamos verla pronto sentada en los bancos de la Comisión y a la señora Ashton sentada en los bancos de la Comisión.

En todo caso, señor Presidente, las conclusiones del Consejo no incitan precisamente al optimismo. El Consejo ha expresado su más honda preocupación por la falta de avances en el proceso de paz en Oriente Próximo y pide su reanudación sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de las conclusiones de la Conferencia de Madrid y de la hoja de ruta.

También nos dice que la Unión Europea está dispuesta a aportar su contribución esencial a los problemas que las dos intervinientes han presentado aquí el problema de Jerusalén Este, el problema del agua, el problema de la seguridad y el problema de las fronteras. Pero, señor Presidente, hay una serie de elementos nuevos sobre los que sí me gustaría que nuestras invitadas se pronunciasen.

Me gustaría saber también qué opinan de las declaraciones que hizo ayer en Gaza el representante de Hamás, en el vigesimosegundo aniversario, en el sentido de decir que no piensan hacer concesión alguna a Israel y que no piensan reconocerlo. ¿Qué opinión les merece la ley de continuidad que va a transferir la palabra a los ciudadanos israelíes a través de un referéndum sobre el tema de la ocupación de los territorios ocupados?